Es ist eine Frage der Geschäftsordnung und es ist von den Fraktionen vorher so festgelegt worden. Ich halte mich an die Entscheidungen, die Sie die Fraktionen hier treffen.